Desde el momento en que hay testimonios —faltando veinticinco votos para sumar la mayoría absoluta— de que un buen número de diputados que votaron favorablemente ya habían retirado la tarjeta en el momento en que apareció finalmente el recuento de votos en pantalla, parece procedente que esta Cámara se asegure de que el reflejo de ese cómputo es exactamente la voluntad expresada por los diputados presentes en el Pleno. Por tanto, le pido que sitúe de nuevo en el orden del día como primer punto en la votación de mañana, jueves, la votación de la iniciativa de visados humanitarios.